Vážený pane předsedající, hlásím se k tomu, že jsem podpořila usnesení Evropského parlamentu, které jasně volá po uznání arménské genocidy.

Evropský parlament není ani historický ústav, ale ani tribunál. Je naší povinností zaujmout stanovisko k tak významným událostem, které mají důsledky do naší doby. Myslím, že by tak měly učinit i politické reprezentace zemí Evropské unie, jež tak dosud neučinily.

Zažili si to především Francouzi a Němci, ale zažily si to také další země Evropské unie, a právě v těchto dnech si připomínáme sedmdesát let od ukončení nejhorší válečné katastrofy v našich moderních dějinách. Krutost okupace na straně jedné a následné bezpráví v neklidné poválečné době ještě více prohloubily příkop například i mezi Čechy a Němci.